Diese Vereinbarung funktioniert, die Zahl der Migranten wird weniger, es geht gegen das Geschäftsmodell der Menschenhändler an der türkischen Küste, und diese sechs Milliarden Euro helfen den Flüchtlingen für Schulen, für Unterrichtung, für Krankenversorgung wer kann etwas dagegen haben?

Sonst nicht.

Das ist die Geschichte.

Jetzt sind wir bei Entscheidung sechs und sieben!